Monsieur le Président, en tant que députée des outre mer, je tenais, ce jour, à m'exprimer sur la situation des cinq territoires des DOM français à travers le budget général de l'Union européenne. Je constate que le Parlement européen continue de dépenser, chaque année, des millions d'euros dans la construction de nouveaux bâtiments, finance des États qui appellent au boycott de nos produits français, comme par exemple la Turquie ou la Jordanie, ce qui pénalise nos agriculteurs français. Je vous rappelle que certains de mes compatriotes ultramarins sont encore en grande difficulté pour accéder à l'eau potable en 2020, à ce jour, au sein même de l'Union européenne!

Il ne faut pas oublier non plus que la politique de cohésion de l'Union a un but réduire les inégalités régionales et sociales au sein de l'Union européenne. Alors, il serait temps d'agir concrètement pour nos îles et nos régions françaises, aller vers plus de simplification administrative, de flexibilité, d'accessibilité pour chaque aide européenne pour nos territoires. Aujourd'hui, le tournant écologique que certains essaient de donner au budget de l'Union européenne doit découler vers de grandes politiques de relocalisation et de protection des filières, comme les filières agricoles, de la pêche ou de l'artisanat. Il faut que ce budget s'oriente vers la défense de la pêche traditionnelle, de l'agriculture familiale, qu'il aille vers plus d'identification géographique protégée mais aussi vers plus de protectionnisme intelligent et moins de traités de libre échange, qui pénalisent nos agriculteurs. Nous savons aujourd'hui que l'Europe est déjà un continent très écologique, très propre, avec de nombreux secteurs innovants. Alors, pourquoi continuons nous à mettre des bâtons dans les roues de nos agriculteurs, de nos pêcheurs et de tous ceux qui participent à notre économie et qui nous nourrissent?